Predčasné odstavenie jadrových reaktorov v troch kandidátskych krajinách Európskej únie, v Litve, na Slovensku a v Bulharsku, zabránilo vytvoreniu príslušných vnútroštátnych fondov určených na pokrytie všetkých nákladov spojených s vyradením elektrární z prevádzky, a preto bola pomoc Spoločenstva nevyhnutná na vyrovnanie sa s výraznou finančnou a hospodárskou záťažou. Vykonané expertízy však ukazujú, že náklady na vyradenie elektrární z prevádzky už doteraz prekročili výšku plánovanej pomoci EÚ a pravdepodobne prekročia aj pôvodné odhady, hoci je samotné vyraďovanie z prevádzky naďalej v počiatočnej fáze.